di Daphne Caruana Galizia è spostata a mercoledì. Di conseguenza, le scadenze vengono adattate come segue proposte di risoluzione lunedì 16 dicembre alle ore 19 emendamenti alle proposte di risoluzione e proposte di risoluzione comune martedì 17 dicembre alle ore 12. Emendamenti alle proposte di risoluzione comune martedì 17 dicembre alle ore 13. Votazioni per parti separate e distinte martedì 17 dicembre